Monsieur le Président, permettez moi tout d'abord de remercier le Parlement et M. le Président pour l'hommage rendu à notre collègue, Miguel Portas, tout à l'heure. Le Président a rendu un bel hommage à l'Europe mais la réalité pour les peuples n'est pas celle qui a été décrite. Si les politiques européennes ne sont pas désormais profondément réorientées, de graves risques d'implosion de l'Union européenne existent, avec de graves conséquences pour les populations. L'austérité appliquée à marche forcée aux peuples, alors que les richesses sont accaparées par une minorité qui privatise, est non seulement injuste mais elle est, aujourd'hui, totalement inefficace. Il faut donc en tirer les conclusions, et ce, au plus vite. Il faut bien prendre en compte ce qui vient de se passer ces derniers jours refus du plan d'austérité par le parlement roumain puis aux Pays Bas, victoire de François Hollande en France, défaite de tous les partis pro austérité aux élections locales en Italie, en Espagne, au Royaume Uni et en Allemagne et enfin, rejet de celle ci en Grèce.

Par ailleurs, l'ajout d'un protocole dit de croissance est totalement antagonique au traité lui même. Il faut donc l'abandonner et chercher une autre voie. Il faut l'inventer, inventer un nouveau pacte de développement humain, social, écologique, avec un fonds financier spécial, avec un nouveau rôle de la Banque centrale européenne qui doit faire du crédit pour le développement, c'est à dire l'amélioration du pouvoir d'achat, la création et la sécurisation de l'emploi, l'innovation, la recherche, la création de nouveaux services publics, la mutation écologique de notre continent. Il y a là un tout autre avenir possible. La Banque européenne d'investissement, dont le capital devrait être augmenté, une nouvelle utilisation des Fonds structurels, une taxe sur les transactions financières, un impôt harmonisé sur le capital seraient des leviers pour un tel fonds de développement humain, auquel on pourrait ajouter la création monétaire de la Banque centrale européenne pour les États et non plus pour les banques. Au lieu de la mise en concurrence, inventons un salaire minimum européen et un revenu minimum, ainsi qu'un plan d'action contre la pauvreté. Il convient en même temps de décréter un moratoire sur une partie des dettes du passé et de demander à la Banque centrale européenne de prêter directement aux États au taux de

Enfin, face à la gravité de la situation et aux menaces qui pèsent, je propose que notre Parlement prenne l'initiative d'un grand forum européen avec tous les parlements nationaux, les comités économiques et sociaux, les syndicats et les associations, pour ébaucher une refondation totale de l'Union européenne.